Niniejsze sprawozdanie zwraca uwagę na szereg istotnych problemów, takich jak konieczność poprawy konkurencyjności gospodarek, uproszczenia systemów podatkowych czy zmniejszenia podatków i składek ubezpieczenia społecznego.

Wątpliwości może jednak budzić wezwanie do szybkiego wprowadzenia instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności zarządzanego w ramach metody wspólnotowej, z jednej strony jako integralnej części budżetu Unii Europejskiej, z drugiej wykraczającego równocześnie poza pułapy określone w wieloletnich ramach finansowych.